Pani Przewodnicząca!

Niech mi wolno będzie zacząć od wspaniałego zdania, jednego z pierwszych pani Dlabajovej, która powiedziała absolutorium nie może być używane do gier politycznych.

Reputacja Parlamentu wyraźnie rośnie, tu powinniśmy rzadko nam się to zdarza wyrazić słowa uznania i dla pana przewodniczącego Schulza i dla pana sekretarza Klausa Welle.